Kaj ti bo pa metronom, če je megla? Ja, gledala sem eno serijo ne Netflixu, čakaj, Eyes, kaj že nekaj, fak ne spomnim se naslova, samo je bila taka tako kar fucked up neki lucid dreaming je bil noter. Na Netflixu sem gledala. Kaj pa ti? Ne, od Hadija. Res? Jaz sem pogledala samo, samo prvo sezono. Pol pa se je druga začela, pa sem bila tako, nope. Ki s to zdaj? čakaj, to zdaj je še zanimivo, čakaj meni se zdi, da pol, kak se začne druga sezona, pol več, pol gre v kurac vse skupaj. Pač vlečejo jo, to, to bi bila ful v redu serija, če bi imela eno ali pa te maksimalno dve sezoni pa bi pač vrgli vse noter, pa bi bilo popolno. Samo je pa, je pa luštno toti, Mike. Ja . Ja. Kaj, kaj je gej? V resnici? Res? Ne me jebat. Nisem vedela tega. Ne . Ker izgleda tako ful bolj gejiš pa ima tako . zakaj je vsaki drugi hot igralec gej? Mislim, ne, saj to je, v bistvu ga dela to še bolj hot, ker je tako nedostopen. Ja, pizda, ker drugače bi ga ful lahko. Kaj namiguješ na kaj? Ka si spet naredil? snemava, snemava, pardon, mi boš pol . kaj si, kaj sem zdaj mislila reči, jaz sem kaj sta gledala ono toto šahistko, ko je bila? Ta mi je bila ful v redu serija. To, ja. To me je ful prijelo, da bi šah spet igrala, pa nimam nobenega, ko bi šah z mano igral dan in noč, da sem predobra, pa da nimam furma. k šahovskemu sem hodila, ko sem bila froc. Samo saj nisem ne vem kako dobra, ker pač sem iz forme ven. Samo pač glih dovolj veš za nekoga, ko recimo ne dosti špila. Nam je bila legenda serija, veš, to mi je v redu, ker je bila tako lepo ena sezona pa se ne vleče nekam v tri dni za brez veze, tako kot večina serij. V bistvu vse, ka sem gledala, je bilo tako v, v eni sezoni, ker nimam živcev jaz za več. Ne, lažem, Modern family gledam, samo to gledam zraven, ko jem. Pač toti sitcom, tak, saj se reče sitcom takim komedijam, ne? Jaz tudi ne. Meni se zdi pač, saj ti dvajsetminutni, klipi, ko so, ko je vsak za sebe pa sicer, kao nekaj, vsi imajo karakterje pa to. Zato, ker sem Brooklyn nine nine nehala gledati, pa pa mi manjka nekaj takega zraven, ko jem. To še moram jaz pogledati. Kaj je na Netflixu? Kaj dol dava? Res? Ja. Ka to je zato, ker morajo te avtorske pravice redno, mislim pač plačevati pa to? Tega pa nisem opazila, je pa res, da saj pravim, da malo tega gledam, je pa Partis, so, si videl? Ja. Kaj, kaj zdaj to pomeni? Ja, pa kaj se bo postavilo znova, zato ker jaz sem zdaj z eno iz drugega letnika, ko sem pozabila, kako ji je ime, mislim, da Tajda? sva zdaj, filmske večere delava za sekcijo. Pa sva se zadnjič komaj te končno odločili, kateri film bova gledale. Mislim, bomo gledali. Pa hočem iti na Partis, pa ga ni, potem pa bomo zdaj na Voyotu gledali, to, ka bomo pač gledali, samo na Voyotu imaš glih pet vojnih filmov, ko so pač vojni, ker ni, mislim, ker sva se zmenili, da ne bi mogoče samo vojnih filmov gledali, zato ker zgodovina tudi ni samo vojna, ne. Ja, potem pa zdaj, potem pa zdaj upam, da bo nazaj prišlo. Čakaj, ka? Daj še enkrat povej. to je ogromno. Kaj če sinhronizirano rečeva isto besedo, velja? Greva, pizda na tri, štiri. Ja, da nisi navajen zdaj že tega. Meni je, meni je ful, ful, ful, ful čudno, zato ker tako samo polovico zaradi tega kroga tu vidim. Drugo polovico pa jaz, je črno. Imam občutek, da škilim malo. Kaj škilim? Si ziher? Znam pa zaškiliti, če hočem. Ja, glej. Ne, saj ne, ne glej, pa ne bodi tiho. Pa daj, no ... Sori, Gabr. Ja, ne, če sem ful se zasmejala noter, tako tisto . Jaz ne morem brez da tega svojega smeha, pizda. Ja, je, daj, prosim lepo. Ja. Ja. Cimpresa? Ne. Regvant? to se meni tako bolj koroško čuje. Regvant. ... Kako, daj še enkrat reči. Da se mimaš? pizda. Ne, nisem tega mislila, mislila sem, da se izogibaš. Zato, ker je mimo pač, kao veš da hočeš mimo nečesa, nekaj, neki, Ja. Ja. Pa veš, da se zdaj spomnim. Da si mi enkrat to že razlagal, zato ker si rekel, ne vem, da si se z neko mimov pa sem jaz bila tako: "Ka? Ka te to pomeni, neke ne, ne, ne, ne, ne?" Točno, moj bog. Spomnim se. Kako? Kora? Kot ena rezina? štikel. okej, okej. Veš, kaj je bilo meni ful zanimivo? Ti veš, ka pomeni, da je nekdo špural? Ni to direkt za, da si špural, direkt ponavadi za hrano. Pač, da naja rad, da je naja, mislim mi tako uporabljamo, in je bilo meni fascinantno, ker sem se menila z, kaj lahko imensko govorim? Ja, ne? Z Manico, vem, pa meni se zdi, da s Tilčem tudi, pač pa še z marsikom takim in ful folk ne ve, ko ni tu iz Štajerske, ka pomeni špural in ... ka ni to tako mislim, kar, widely used beseda. žlikav. Žlikav še jaz nisem, mislim ni, ni mi blizu žlikav. To tudi iz vaših koncev? Ja, jeli, to, samo to ima naša babica tudi, ja. Jeli pa moja dva že imata bolj naglas, tu, ker sta na Pragerskem, je že malo bolj taka, skoraj mislim, kako kako je to ptujska, ne vem, kako se tam, bliže imata ene par stvari, sicer nista na kaj, hvala bogu, to mi gre ful na živce, ke, ke je. Ja tako, ko da, ko da malo iz, okej, ne, ne smem biti rasistična. Tako ke ta ... Od blizu. Res, iz Haloz je? Dani je tudi iz Haloz. Ja. Ne ti povem , ker naju snema. ka misliš, da imava kaka daljna bratranca? dvomim, zato veš, ker je, Bom jaz že zdaj celo življenje v Mariboru, ene dvajset let, tako da, korenina. Kaj drugače je iz Maribora ona? Tako da se zdaj v Miklavž voziš vsak ... Kako lepo, nisem si mislila, da bo Alen kdaj bencin trošil, zato da bo babo videl. Ka to je seksistično bilo zdaj? Ja. ne. Ka imaš ti kako tako, jaz imam temo. Ja, če me, če ... Če zdaj sem pod pritiskom, zato ker nočem povajati, nič kaj tako preveč osebnega. Jaz pa po navadi osebne stvari govorim. Tebi vsaj, no. Mislim, ne vem, ka, lahko, kupila sem si, zadnjič sem zapravila sto evrov za knjige, pa sem se ga tako najbolj počutila na svetu. Ker sem si kupila dva Heideggerja, ta Bit in čas, pa o umetnosti, pa, od, meditacije od Bekarja sem si kupila. Pa o nihilizmu tri knjige zaradi tega, ker imam za diplomo, veš. pa ta, kao postnihilizem varianto pri, Vezjaku, to je njegov izraz, kaj nisi bil ti poleg, ko je on meni temo ... Ja, on pravi postnihilizem, kao da prej so vsaj verjeli v nič, zdaj pa več ne verjamejo niti v nič. Pač, ja. v nič. Ja, če, zdaj jaz moram začeti svojo diplomo pisati, kaj ti si že začel, kaj ne, ne? Kaj sem ti pravila, kaka, fak, kaka scena je bila , da sem jaz mislila, Vezjak rekel, da se dobimo v predavalnici takrat pa takrat, pa sem pač jaz mislila, da se dobimo v predavalnici pa sem šla tu do faksa, ne, pa je bil zaklenjen, pa tako pišem mail, da je zaklenjen, kaj zdaj, pa je bil tako, ne, v predavalnici na MS Teamsih. Potem pa tako šit, ne, kaj res. Pol pa mi je napisal, naj kar pokličem , medtem ko sem hodila nazaj proti domu, sem se po telefonu z Vezjakom menila, pa mi je bilo kar smešno. ja nič, da pač, ne vam, napišem neka pa naredim pa pač pošljem, pa se bova potem pogovarjala. Ja. Samo se tam, tam je ful v redu. Ne, ne, ne, ne, ne. Vezjaka, ker ker je samo rekel, da sam je rekel, da, je to taka tema, ko bi pač on se kar ponudil ali javil, ali kako že, za mentorja. Res? To je ful slabo, stari. Ja, če to, če jo, samo to je the thing, jaz tudi to opazim, ko, če manj berem, kako obdobje v življenju pa to, ali pa ful sem opazila, ko sem se ogromno pač v angleščini pogovarjala, ko sem s totimi živela, sem ful opazila, kako so mi besede zmanjkovale in je bilo, ne vem, ful annoying zato, ker so mi zmanjkovale v angleščini, ker sem se slovenske spomnila pa v slovenščini so mi, pa ker sem se angleške spomnila in mi je v obedve in sem sicer kao govorila dva jezika dnevno, ampak mi je v obehdveh so mi zmanjkovale besede in se tako ful slabo ful ful neizpopolnjeno se počutiš, ko ne najdeš besede, ki veš, da bo nekaj opisala. Ja. Ja, to, to, to je the thing, čeprav jaz, hvala bogu, pač, zato ker pišem te članke, redno, mi vsaj tu, veš, ostaja ta strokovni besednjak, zato ker pač moram konstantno brati, strokovno literaturo, veš, in sem, hvala bogu, zato, no. Zdaj trenutno pišem dva manjša članka pa dva večja članka. eno je eno v bistvu, daj, ena ena mi je ful annoying zato, ker je, malo raziskujem to, regulacijo. Ne pa ne bom ti tega povedala, ne. jaz, ne, zanimivo je pa vem, o čem se gre, samo nočem, da, jep, ja. ne, nočem, da je to posneto. Ja. ja, no, ne vem, nima veze. Raje mi povej, katero glasbo poslušaš zadnje čase, hej, Gaber. bolj dotično sem mislila tako. Tebi je všeč Billie Eilish? Ja, okej, dobro, to je drugo. Če jaz ful ne razumem te obsesije o Billie Eilish, pač generalne te, da je taki bum bum, ker je mi ful average, no. Ja. fejst. Pač ne vem, ne, meni osebno se ne dopade. Mislim to, nisem, valjda, da je catchy, saj pa te so vemo, da obstaja ta formula, v katero vstavlja vsa pop kultura noter, pesmi, normalno, da bo catchy, če pa so psihološko preverili, ka se v možganih zatakne noter, ampak pač tako mislim, saj nisem na splošno fen nobenih teh modernih artistov, hollywoodskih, ki so bum bum. Ja, ja, ja. jaz sem, jaz sem zdaj trenutno total, total v jazzu pa v bluesu not pa, zato ker se, jaz ma zaradi flavte ful, ker sem pač igrala bolj kot ne samo vse na prvo dobo, in sem in sem zdaj pač malo na klavirju toliko jazza hotela tako jebe ta, ne, prva doba, no. Da, da mi da da sem začela zdaj še malo bolj intenzivno poslušati, sem čisto v tem noter, no, zato da mi pride malo bolj v kri, če bo, upam, da bo. Ja, jaz, jaz, jaz sem ful navdušena, sicer sem malo včasih, jezna na sebe, zato, ker sem malo flavtico zanemarim, ampak mislim jo igram pač enkrat ali pa dvakrat na teden za razliko od to, kako sem jo prej, ampak ampak sem pa ja ful vesela, ker sem si vedno želela naučiti klavir, pa imela sem neke tote sintesajzerje pa to doma, samo ni isti filing. Veš, ko je obtežena tipka pa dovolj velika pa zvok, pa vse skupaj ni isti filing ko pravi klavir, pač sintesajzer, ne vem, zakaj me nikoli ni tako fejst not potegnilo, ker imam tam na, ka imajo stric pa ta ima ta sintesajzer pa mi tudi ni, mislim, ne tako leti, ne, glej, zdaj sem se glih začela skoke učiti, in veš, kako je to, kako mislim. Ja. Ja, ja pač tu špilaš recimo, ne, pol pa moraš tule eno ono pa spet tako in moraš jo trofiti. Pol pa recimo greš, mislim tote, ka zdaj igram, so take, da tipka akord, tipka akord. Samo, ful je ful je ful se počutim izpopolnjeno vsakič, ko mi rata kaj tako za na novo zaigrati. Daj začni se učiti klavir. jaz sem gledala, da bi si, da bi si ga pač tudi, ker sem zdaj tako navdušeno noter, sem tudi razmišljala, da bi si pač svojega kupila, samo so dragi. Ja, nič. Tega ne delam. Ne, ja, če sem bila na Češkem, ne vem, če nisem šla ene petkrat gor pa dol, Ja. Ampak ... Ja, ne, ful sem se držala pravil, tako generalno se ful držim pravil v življenju. V Bistrico sem šla parkrat, to je to. Res, nisem veš kaj, itak sem bila gori dosti, ne. Tako da sem se gor pa dol fijakala, sem tu bolj chillala. Drugače sem bila pa gori na enem, kako se že reče temu Laterna Magica, meni se zdi tekam, veš ta mešanca, gledališča, baleta, opere, plesa, mislim, ko ... ful dobro, in, sem si ful želela da, bi jaz pa ti pa pa ne vem, pač vsi vi, ki bi gor prišli, da bi šli na to, pač se je zdaj izjalovilo, samo še vedno lahko gremo. Daj gremo v Prago za par dni enkrat, to je, iber poceni je. Gor priti pa pač gori malo biti pa pač ful, ful je za delati. Ja, če zdaj tako ničesar ni. Ja, če zdaj so jih baje dol zaprli, baje, tako mi je, tako mi je cimer, ta, ko sem bila v gori pri njih, mi je rekel, ne vem, če res, ne berem njihovih novic zdaj trenutno. Da Ne, saj imajo v angleščini, Prague Morning, ja, da so baje poslali, ne vem, nekih trideset tisoč vojakov na ulice, da preverjajo, če imajo vsi maske gor pa več ne veljajo tote maske iz blaga. Pa baje, baje, ne vem, če je to res, ker mi je že tako absurdno, ampak sem zdaj trenutno vse absurdno, lahko pridejo k tebi domov pa ti pocingljajo pa moraš imeti pa preverjajo, če imaš doma maske gor, zaradi tega, ker je zdaj pač taka velika kriza baje. Ja, pa saj tudi spal ne boš z masko recimo. Zdaj ne vem, če pričakujejo, da če dva skupaj živita pa sta par, da ne bosta seksala eno leto zaradi tega, mislim. Taka je. Sem mislila, da boš rekel mi, da s Špelo pa seksava. Čakaj, kaj je že tako znanega na Kostanjevici na Krki? Ka? Ja. Meni se meni se zdi, da smo mi bili s šolo. Točno to, ful imam neko v glavi vizualno predstavo tega, kaj si zdaj opisal, samo ful ne vem, kam naj dam, veš tako, ke da mogoče sem sanjala, mogoče so to neke psychic . Ja, samo kako sta pa zdaj šla, če so občine zaprte? Ne, res? Čakaj, občine sem vedela, ja, kaj pa pomeni regije, to pomeni, da lahko grem zdaj na morje z avtom, če hočem? točno, ja. Mislim. A res? Od kdaj so, so to naredili? Te vidiš, kako spremljam to. Ja? Ja ... Ja, saj to, ja , ka pa drugače lahko delaš na tistem otoku Ljubezni? Otrok. Ja, saj ja, jaz sem taki zapečkar zdajle zadnje cajte, res, da me sploh ne načeloma nikamor vleče, bom pa verjetno šla, v na Pag zdaj spet dol. Čez kaka dva, tri tedne sem se zmenila. ja, pač veš tam na oni vikend. Ka? Ja, z avtom. baje, ja. tri minute. Ja ... Ja, veš ka, ena kolegica ima doli vikend, ne, potem pa lahko napiše, da za vzdrževalna dela grejo dol delat. Ne vem. Samo, veš kaj, jaz sem šla na Češko gor zdaj v tem času, ko so bili ne vem kako krizni ukrepi pa ne vem ka, pa so mi od petkrat, ka sem šla gor pa dol, enkrat samo pogledali osebno na slovensko-avstrijski meji, to je bilo to. Pa sem potovala gor pa potovala dol pa generalno noben ne ve, da sem jaz sploh kdaj tam bila, zato ker pač me noben ni poštempljal, no, ali kako se reče. Ja. No, ja, bomo videli. To pa je bilo za danes vse v podcastu Alja in Alen z vami double ali . gre. Pragerska pekarna, peče pecivo, po petdeset para pa pride pes pa poje, ne, pa pride policaj pa prepove peči pecivo po petdeset para, pa pride pes. Ja. Ne. Ne vem, zakaj, kot otroku mi je babica to dostikrat govorila. Ja. Vem, da pride pes pa poje pecivo po petdeset para pa pride policaj pa prepove peči pecivo po petdeset para. Vem, tote angleške poznaš. How much would the woodchuck chuck if the woodchuck could chuck wood. čakaj, jaz še imam eno, one onih witches pa watches tega se nikoli nisem naučila. Sem se pa naučila ono, čakaj, how many cookies could cookiemonster master if cookiemonsters could master cooking cookies . To je to. Adijo, Gaber.